Señora presidenta, señor vicepresidente, agradezco de nuevo las palabras escuchadas en el debate de esta mañana. Espero que el debate que hemos tenido aquí y la votación que tendremos este mediodía nos sirvan para animar y renovar esfuerzos para conseguir cuanto antes una sociedad neutra en emisiones. Pero que Europa sea neutra en emisiones, si no conseguimos que otros actores principales nos acompañen, de poco servirá. La Unión está preparada para liderar —y, de hecho, lidera— el proceso de consecución de los Objetivos marcados en la Agenda 2030, pero como en la fábula de la tortuga y la liebre no por ser los más rápidos llegaremos antes a la meta. Mantengamos el sendero, no nos durmamos y conseguiremos los objetivos que nos hemos marcado. Por eso —como dijo ayer el comisario Arias Cañete—, el Parlamento y la Comisión que surjan de las próximas elecciones serán claves para ello —también lo ha dicho usted hoy, señor Timmermans—.

2030. Pero no es solo el trabajo de la Comisión, ni solo el trabajo del Parlamento Europeo. Debemos asegurar la colaboración y gobernanza multinivel porque las competencias que tenemos en Europa son limitadas. Debemos organizar diálogos y contar con la participación de los niveles local, regional, estatal y europeo para, junto con la política exterior común, liderar la consecución de estos Objetivos. Hay que preservar la Unión, garantizar su diversidad, escuchar todas las voces, por pequeñas que sean, para que todos nos sintamos partícipes de esta Unión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la clave para ampliar el sentimiento de pertenencia a este proyecto de paz que es Europa y para dejar atrás el habitual comentario de qué hacéis en Europa para pasar al de qué hemos hecho en Europa. Y lo que hagamos, señor vicepresidente —tiene usted toda la razón—, no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una cuestión de ser europeos y de querer liderar al mundo y en eso debemos ser uno.